Přínos strategie partnerství mezi Afrikou a EU má za cíl toto partnerství posílit, prohloubit a orientovat na prosperitu a stabilitu obou kontinentů v souladu se závazky přijatými v rámci cílů udržitelného rozvoje, a zejména také vzít v úvahu faktor životního prostředí. Afrika je zvlášť zranitelná vůči dopadům změny klimatu, a má tedy klíčový význam, aby EU vytvořila strategický přístup k budování odolnosti vůči změně klimatu a podporovala africké země, zejména ty nejméně rozvinuté v jejich úsilí o snížení emisí skleníkových plynů a přizpůsobení se změně klimatu. Zároveň je důležité, aby se naše spojenectví zaměřilo skutečně na mládež, na budoucnost, na podporu vzdělání, na efektivní vytváření nových pracovních míst.